Come relatrice ombra ho apprezzato molto il risultato a cui siamo giunti nel fotografare lo stato di attuazione del Settimo programma di azione in materia di ambiente in commissione abbiamo indicato le questioni aperte e le aree in cui la politica ambientale dell'Unione deve intervenire in via prioritaria, con quelle risposte serie e concrete che fino a oggi sono mancate. Per evitare che vivere bene entro i limiti del pianeta diventi una missione impossibile, dobbiamo compiere una vera e propria inversione a U in molti ambiti ad esempio, arrestare l'erosione del capitale naturale e della biodiversità, rendere respirabile l'aria delle nostre città e riformare l'autorizzazione dei pesticidi. Queste sono solo alcune delle tante sfide che ci troviamo ad affrontare e fare finta che non esistano è l'errore più grande che possiamo commettere.